Mislim, da lahko začneva. Ne, okej, začniva s športom. Prosim, kar. Najbolj domača tema obema. Kateri šport ti je najljubši? meni tudi odbojka, ja. Ja. brez kontakta je, lepo jo je gledati, tako moške kot tudi ženske. tebi? Zelo, zelo. Ker moraš združiti vse elemente, da povežeš akcije, moraš biti Moraš biti fizično spreman. Fizično pripravljen. Pri odbojki moraš biti fizično pripravljen, kot tudi psihično, kot tudi razumeti igro, ja. Na kateri poziciji pa igraš? Ja, na, sprejemalko igram, ja. se ti zdi zahtevna pozicija? Aha. Misliš, da jo dobro opravljaš? Kateri so pa ti najljubši čevlji za odbojko, superge? Košarkaški ali? Od, všeč so mi Mizuno ali tudi Nike čevlji, na primer od Kyrieja, SpongeBob čevlje imam, ja, Spuži Kvadratnik čevlje. ja. Se mi zdi, da je na mestu. Se mi zdi, da je cena, ja, na mestu. Ne, no, vsaj te ne, na katerih sem jaz položila svoje oko. Aja. Ja. Kaj bova rekla na vreme? Sončno, oblačno. Kaj pa je po tvojem mnenju najboljše vreme? Si si pred kratkim ogledal kakšen film? In kateri pa? Te je strah gledati grozljivke? Nikoli? Sam? Aha. Zanimivo, katere knjige pa najrajši prebiraš? težko se odločim, katera mi je najljubša. Rada berem zgodovinske romane, zelo rada kakšne avtobiografije. Aha. Sem, sem. Tudi, tudi to imamo, tudi v šoli moramo to prebrati. obe knjigi sta, moram iskreno povedati, da eni izmed mojih najljubših. Potem, pri srcu so mi tudi razne kriminalke. Ne morem se odločiti, ne morem se odločiti, Mogoče so mi kriminalke všeč posledično tudi zaradi grozljivk, vedno prvo preberem knjigo, potem si ogledam film. Ja, mislim, da so knjige ena taka, kako naj rečem, v bistvu hitro ti mine čas, ko prebiraš skozi eno zelo dobro knjigo, ki te pritegne. Zelo, zelo, za sam besedni zaklad v bistvu širši pogled na bilokaj, na druge ljudi, na sebe, na svet. Odvisno tudi seveda kakšne knjige prebiraš. Ja. Vsak mora, pardon. Menim, menim, da ima vsak na trenutno situacijo svoje mnenje. eni seveda, da je mogoče preveč napihnjeno vse, drugi, da se moramo držati vseh ukrepov, da je to resna stvar. Svojega mnenja trenutno ne bom izrazila, saj je mogoče lahko to za nekatere tudi zelo občutljiva tema. ja. Pa ti? Pardon. V glavnem hvala za vaše mnenje. Mislim, da je najboljše, da zamenjava temo. Zelo moje močno področje, zelo. Porsche. Porsche. Ja, velikokrat. Nas. Moj. ja. devet i. Ne, ne, mislila sem devet i. Ne, saj zato sem. Prvi, prva sem ga imela čast voziti v Sloveniji, model devet i. dosti. Cars dve, tri, štiri, štiristo osemdeset. Ja, te kar požene. To je seveda moj avtomobil za vožnjo po mestu. Ja, ja. Ja, ja, ja. Veliko več, veliko več. Pa vi? Ja. Ja. Dobro, ni problema, ni tako veliko. Zanimiva, za zdravo, se zdravo prehranjujete? Recimo? Kdo pa vpliva najbolj, največ na vašo prehrano? Se vam se, se ... Se vam zdi na zdrava prehrana vpliva pozitivno tudi na vas, na vaš način razmišljanja, na vaše počutje? Torej, v bistvu vas ne moti toliko, mislim, ne, na vas ne vpliva, kaj zaužijete? Hitro hrano misliš, hitra hrana. Kako dolgo pa že snemava tole? se opravičujem. Pomembne so beljakovine, tako zvani ali tudi proteini, ogljikove hidrate, zelenjavo, poudarek na zelenjavi in piščančjemu mesu. Razen tortilje, v bistvu se mi zdi, da čim si hrano pripraviš sam doma, je ta bolj zdrava, veš, veš, ti se ne pači, veš, kaj zaužiješ v telo, veš, kaj vključiš v tvoj obrok in mislim, da je že sam korak, da si pripravljaš obroke sam doma, veliko korak k temu, da živiš zdravo. Prosim. ja, se mi zdi, da na tekočem, ja. veste kaj, rada se oblačim Prada, Prada je ena izmed najljubših, potem je tu seveda tudi Gucci, Gucci, Gucci. Seveda tudi športne firme, ja, ampak zelo rada podpiram small businesses oziroma majhna podjetja, majhne te verige, majhne verige, ki jih seveda, ki se še trudijo, ki so na začetku vzpona. Ja. Vi? Ja. Ja. Seveda, menim, da sama cena ni pomembna na to, kako na koncu izgledaš, oziroma, da, oziroma, da, kot ste tudi vi sami omenili. Ja. Koliko časa pa še imava za pogovor? Menim, da je imela na to velik vpliv tehnologija. Pardon, tole sicer nisem bila jaz. Da je na samo vzgojo oziroma ... Kaj preglasno govorim? No, zamenjajmo temo. Družabne igre! radi igrate družabne igre? Ampak ponavadi izgubite? Sploh v v@ enki. Kartanje ne, tudi remi ne. Tudi zelo rada imam družabne igre, menim, da združuje tudi prijatelje, družino, oziroma seveda. ne kregamo se, ne, mi se ne kregamo. Prenesemo poraz privoščimo tistemu, ki je zmagal. vsak da seveda vse od sebe, vendar takšen, kot je izid na koncu, takšnega tudi sprejmemo. Zelo. Imate še vi kakšno vprašanje, gledalci? Ni, ni vprašanj, ni . Najlepša hvala. Hvala vam, hvala, z veseljem, v čast mi je bilo. Fajn se imejte in veliko se smejte. Adijo!